Il est essentiel pour le groupe des Verts de renforcer la substitution des substances actives hautement dangereuses en renforçant les critères d'exclusion, mais aussi de limiter les dérogations et d'introduire des garanties nationales pour la modification des conditions d'utilisation des autorisations de produits.

Un seul bémol et cela a été dit c'est que le Parlement a perdu le droit de veto qu'il possédait pour approuver les substances actives. Il faut croire que c'était le prix à payer en échange de ces avancées.